Nechcem spochybňovať dobrý úmysel našich maďarských priateľov moderne upraviť pravidlá mediálneho prostredia, ale súčasná diskusia potvrdzuje, že možno bolo treba niektoré ustanovenia nového zákona formulovať citlivejšie. Veľké množstvo zmien a reforiem, ktoré sa rozhodla maďarská administratíva v krátkom čase zrealizovať, však asi spôsobilo, že na možné dôsledky niektorých ustanovení zákona sa trocha pozabudlo. Podobne to bude zrejme aj s maďarským krajanským zákonom o dvojitom občianstve, ktorý nielen nám, Európanom, ale aj našim zahraničným partnerom zrejme prinesie viaceré zbytočné problémy. Veď ako sa budú cítiť naši americkí či kanadskí priatelia, keď sa im čoskoro budú po krajine premávať státisíce Ukrajincov či Srbov s európskymi pasmi vydanými v Maďarsku vzdialeným príbuzným, potomkom obyvateľov bývalého starého Uhorska.